Ja, hvala, spoštovani podpredsednik, državnega zbora. Lep pozdrav kolegicam in kolegom. Vsem, ki spremljajo to, sejo državnega zbora, obljubljam, da se bom skušal držati točke, dnevnega reda. Seveda, v življenju sem se tako naučil, da, prav gotovo ni krajših poti oziroma je zelo nevarno, če se kdaj prehiteva po po desni strani. Seveda sem peto leto v tem državnem zboru, pa sem, velikokrat, poslušal seveda, ker živimo v nekem posebnem svetovnem času, ne, kaj kaj vse se dogaja seveda, v naši širši okolici, Evropski skupnosti, pa tudi širše po svetu. Seveda, ko govorim o teh petih letih, ko sem tukaj v državnem zboru, sem poslušal pol leta o nekih pravljicah iz Grčije. Pa seveda čas je doprinesel, da če se vrnem, da ni krajših poti oziroma ni možnost prehitevati po desni, pa da ni možno govoriti o pravljicah, je kmalu prišla realnost. Veliko smo poslušali o državi, ki je daleč od nas, Venezuela, to je trajalo eno leto. Ena najbogatejših držav na svetu v naravnih danostih, pa danes zapeljana v seveda slepo ulico. Tudi tam je dejstvo, da ni krajših poti oziroma neke pravljice socializma ne veljajo. In seveda mnogo ljudi v tisti državi trpi zaradi mnogo neumnežev, ki so vodili oziroma še vodijo državo. Pa da da grem k točki dnevnega reda, o kateri danes popoldan govorimo. Seveda o posvetovalnem referendumu, danes smo tudi slišali, da, tisti, ki to predlagajo, naj bi, naj bi, plačali tudi ta referendum. Jaz mislim, da je ta točka zelo pomembna. Mogoče se, ne, se komu danes zdi smešna, mogoče se komu zdi, da jo neupravičeno izpostavljam, ampak ko verjetno več ne bomo sedeli v tem državnem zboru, se bomo na to sejo, ali pa na to, ta posvetovali referendum, ki se nanaša na marakeško deklaracijo, prav gotovo še spomnili. To vam, spoštovane poslanke in poslanci, poslanci, seveda vse do vseh z vsem spoštovanjem do vseh, polagam na, srce. V začetku, leta dva tisoč šestnajst je človek, ki je danes najbliže temu predsedniku vlade, gospodu Šarcu, ki je za mene seveda eden večjih strokovnjakov na področnu na področju varnosti Republike Slovenije, tudi širše, v nekdanji Jugoslaviji pa tudi Evropi zapisal o migrantih naslednje: "Gre za načrt spodkopavanje vrednot in tradicije Evrope." Pod ta stavek se prav gotovo podpišem. In seveda, ko danes mečete, ne, celo z velikimi lopatami na to stran, da da govorimo o nekih nespodobnih, stvareh, o o ljudeh, ki jih podcenjujemo, jaz mislim, da v Slovenski demokratski stranki nobenega ne podcenjujemo, tudi sam tega ne delam; da si nabiramo politične točke. Naj pa spomnim eno dejstvo. Danes je že bilo povedano, da v prejšnjem mandatu, tako zunanji minister pa predsednik vlade, sta seveda poznala neke stvari oziroma podpisovala, katere do poslank in poslancev tega državnega zbora ni prišlo. Pa seveda, ko mečete neke stvari na to stran, v Slovensko demokratsko stranko, naj povem, da če je, če je vse tako, če vse tako, cveti v v Republiki Sloveniji, potem ne bi stranka, ki je v prejšnjem mandatu dobila šestintrideset poslancev, bo kmalu prišla na, seveda pod štiri poslance. Če bi bili seveda mi in vsaka naša točka v nasprotju z nekimi vrednotami, načeli pa vrednotami, ki jih seveda Slovenke in Slovenci spoštujejo in za katere, za katere se borijo in delajo vsak dan v Republiki Sloveniji, potem bi ta rezultat bil verjetno malo drugačen. Smo pa bili seveda vsak svojem delu Slovenije legitimno izvoljeno izvoljeni in jaz mislim, da je prav, da se zavzemamo za Slovenke in Slovence. In ta stavek, ki sem ga povedal, ko je bil izrečen od nekoga, ki je danes sedi v najbližji pisarni predsednika vlade, prav gotovo drži. In sam seveda podpiram posvetovalni referendum, ki naj bo s čim manjšimi stroški, zato ga predlagam, da ga združimo z bližajočimi evropskimi volitvami, ki bojo v tem letu v mesecu maju. Hvala za besedo.